Hvala lepa. Repliciram, gospodu Toninu. Na začetku naj pa povem, kako cenim in uživam v razpravah, ki so argumentirane in so ad rem in ne ad personam, zmanjka argumentov, začnejo z žalitvami, vi tega ne počnete, gospod Tonin, in sem vam zelo hvaležna in sem z, z velikim veseljem prisluhnila vaši razpravi, ki je bila v večini točna, razen v delu, ko tudi vi pravite, da je vse jasno. In tukaj mi je zdaj pomagal kolega, ker je prebral diametralno nasprotno mnenje ZPS-ja, ki je v pri obravnavi te problematike v prejšnjem mandatu rekel, da je ustavno sodišče odločalo samo o tem, delu programa, o katerem zdaj govori zakon ministra Pikala. Jaz bom pa na vašo, razpravo vas pa popravila glede odločitev ustavnega sodišča. Rekli ste, da ustavno sodišče od leta dva tisoč ena ni odločalo o tej zadevi, pa vam bom prebrala zdaj iz te odločbe ustavnega sodišča. Torej, iz sedeminpetdesetega člena ustave izhaja obveznost države, da ustvari potreben pravni okvir za ustanovitev in delovanje zasebnih šol in da prizna javno veljavnost izobrazbe, pridobljene v zasebnih šolah. Odločitev države, da ne dovoli zasebnih šol, temveč samo javne prakse zaradi izredne rigidnosti težnje javnih šol, zaradi izredne rigidnosti ni več sorazmerja s s pojmovanjem demokratične družbe. Nadaljnje vprašanje pa je, ali mora država zagotoviti tudi njihov dejanski obstoj, se pravi, ali mora zagotoviti sofinanciranje. Ob upoštevanju ustavne zahteve, da mora biti zagotovljena možnost učinkovitega in dejanskega izvrševanja človekovih pravic, kar tudi vi pravite, je odgovor pritrdilen. Če naj bo ustavno zagotovljena pluraliteta nosilcev izobraževanja dejansko uresničena, je država dolžna ustvariti tudi finančne možnosti za to. Njen prispevek je sicer odvisen od tega, kolikor zmore, vendar pa mora biti podpora taka, da omogoči dejanski obstoj zasebnega šolstva, mislim, da petinosemdeset odstotkov to je. Pomislek, da so starši otrok, ki pošiljajo otroke v zasebne šole in morajo plačevati šolnino, v neenakopravnem položaju v primerjavi s tistimi, katerih otroci obiskujejo javne šole, z vidika ustave ni utemeljen. Zakonodajalčeva odločitev, da država financira v celoti le javne šole, v katere lahko vpišejo svoje otroke vsi starši, je v polju njegove presoje in zato ni v nasprotju z ustavo. Tako da kot vidite, se je ustavna odločba nanašala točno na to vprašanje, o katerem se pogovarjamo. In samo še nekaj bi rekla. V praksi je pa zadeva taka. V zasebnih šolah otroci dobijo neki nadstandard, takšno je dejstvo, otroci imajo tam razrede po štirinajst otrok, petnajst, kot rečeno, moja hčerka trideset, imajo lepše infrastrukture, boljše telovadnice, vse organizirano znotraj pouka, odlično. Jaz in moja stranka, ki me podpira pri teh razpravah, želi, da bi takšne standarde imeli vsi otroci tudi na javnih šolah, ampak zaenkrat to pač ni mogoče.